Monsieur le Président, je veux d'abord commencer par féliciter M.

Tout le reste ne se fait pas vraiment dans la transparence, on doit le dire!

concernant les différents points, les différentes nominations.

de la PESC et des politiques communautaires, quelqu'un qui défende aussi les droits de l'homme et qui fasse entrer cet élément dans chaque action qu'il

C'est la méthode communautaire qui fait avancer l'Europe, ce n'est pas le gouvernementalisme!